Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, gospod podpredsednik. Kolegu de Grandesu čestitam za odlično opravljeno zahtevno delo in pozdravljam spremembe evropske zakonodaje na področju dodatnega varstvenega certifikata za zdravila. Dosežen kompromis je velik uspeh zagotovili smo tako razvoj novih zdravil v Evropi kot enake konkurenčne pogoje za proizvajalce generičnih in podobnih bioloških zdravil s sedežem v Evropi in tiste, ki imajo sedež drugje. Evropskim proizvajalcem generikov smo omogočili izvoz v tretje države, v katerih ni veljavnega dodatnega varstvenega certifikata, prav tako pa smo jim tudi bistveno olajšali vstop na evropsko tržišče na prvi dan po izteku veljavnosti certifikata. Spoštovani, cene zdravil in stroški zdravljenj so v zadnjih desetletjih tako narasli, da so le ta za nove bolnike postala praktično nedostopna. Hitrejši vstop zdravil na evropski trg pomeni zato za naše ljudi tudi hitrejši dostop do cenovno dostopnih zdravil. S tem zakonodajnim predlogom smo ponovno dokazali, da Evropska zveza deluje, da ji ni vseeno za bolnega človeka, ki potrebuje našo pomoč.